Mit dem Haushalt 2018 versäumt es die EU, ein ausreichendes Signal zu setzen für einen echten Neuanfang im Bereich der Haushaltspolitik.

Die Agrarpolitik war eine Herausforderung in der Vergangenheit. In der Kohäsionspolitik wird viel zu wenig darauf geachtet, welche Wirkungen wir tatsächlich mit dem Geld, das wir ausgeben, erzielen. Die Herausforderungen der Zukunft sind insbesondere im Bereich der Forschung zu suchen, aber auch in der Vernetzung der Wissenschaft, dann selbstverständlich in der Sicherung unserer Außengrenzen und in einer vernünftigen Migrationspolitik. Das darf allerdings jetzt nicht dazu führen, dass wir schlicht und ergreifend sagen Wir brauchen mehr Geld. Jedes Jahr einfach nach mehr Geld zu rufen, wird unserer Aufgabe nicht gerecht, denn wir verwalten hier das Geld der Steuerzahler, und mit dem müssen wir sorgfältig und sparsam umgehen.

Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir im Haushalt 2017 zehn Milliarden Euro zurückgeben mussten, weil man die nicht ordnungsgemäß ausgeben konnte. Das zeigt, dass wir eben nicht die richtigen Schwerpunkte hatten. Das zeigt, dass wir viel zu viel Bürokratie hatten, und daran müssen wir arbeiten.